Pane kolego, můžete nám, prosím, konkrétně na třech bodech upřesnit, jak díky tomuto systému ztratíme suverenitu?

Není právě tento ochranářský způsob Velké Británie překážkou pro to, abychom si tyto informace vyměňovali?